ég heyri það á mæli háttvirts þingmanns að hún er mjög gagnrýnin á það þegar sendiherrar koma í kippum ég er það líka það er þá vísast að háttvirtur þingmaður sé með þessum málflutningi að gagnrýna þá sjálfstæðismenn sem voru stórtækir í að koma jafnvel með flokkshesta inn í þessi mikilvægu embætti mér finnst það vera gagnrýnisvert ég er mjög ánægður að heyra að samstarfsflokkurinn skuli ræða um þessa hluti sem svo gagnrýnum hætti sem raun ber